Dat is de geweldige deal met Turkije! En deze Commissie accepteert ondertussen ook genocide op de Koerdische bevolking, olie en wapenhandel met de IS, het monddood maken van de oppositie, de bezetting van Cyprus en het meest treurige van alles voor de burgers van Europa meer geweld door migranten, meer onderdrukking door sluipende islamisering, meer armoede door de torenhoge kosten voor opvang. Deze Commissie heeft geen enkel moreel kompas. En ik zeg wij zijn de stem van het volk en wij zeggen namens het volk genoeg is genoeg! Deze slechte deal moet van tafel!